sinistre, cu o dezbatere despre Thailanda, în condițiile în care situația din Thailanda s a agravat în mod dramatic în ultimele zile.